Am o întrebare pentru domnul Poreba dacă e cumva de acord cu ceea ce a spus mai devreme una dintre colegele noastre, și anume e de altfel prima dată când se aude așa ceva că toți comuniștii din Est sunt răi și toți comuniștii din Vest sunt buni?